forseti ég mæli hér fyrir frumvarp til laga um brottfall laga um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála flutningsmenn að þessu frumvarpi ásamt þeim sem hér stendur eru háttvirtir þignmenn sigmundur ernir rúnarsson ólína þorvarðardóttir róbert marshall árni johnsen guðmundur steingrímsson og ásbjörn óttarsson í fyrstu grein laganna er kveðið á um að lög um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála með síðari breytingum falla úr gildi um aðra grein frumvarpsins vil ég segja er lagt til að lög þessi öðlist gildi frá og með átjánda maí tvö þúsund og ellefu frumvarp þetta er flutt af nefndarmönnum í samgöngunefnd alþingis frumvarp sama efnis var lagt fyrir alþingi sautjánda janúar síðastliðinn og lagði samgöngunefnd til í nefndaráliti dagsett tuttugasta og þriðja mars að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt

en dagsetning gildistöku var þá liðin þar sem þriðja umræða hafði farið fram var ekki fært að breyta gildistökuákvæði með samþykkt breytingartillögu í þessu ljósi er frumvarp þetta lagt fram með þeim breytingum sem nauðsynlegar verða að teljast forseti að mínum mati hefur málið þegar fengið fullnægjandi og góða umfjöllun í samgöngunefnd nefndin afgreiddi málið frá sér á sínum tíma einum rómi með nefndaráliti eins og áður hefur komið fram þar sem lagt var til að frumvarpið yrði samþykkt